Monsieur le Président, beaucoup d'entre vous, Mesdames et Messieurs les députés, au cours de ce débat important ont évoqué le marché unique qui se trouve dans cette situation paradoxale je le disais hier de pouvoir être la première victime de la crise, du chômage, de l'inquiétude, du désespoir, de la colère de beaucoup de citoyens européens et, en même temps, la première chance ou le premier atout pour sortir de la crise.

Nous le disons depuis longtemps et nous agissons aussi, Mesdames et Messieurs les députés.

Non pas depuis quelques semaines, mais depuis de longs mois, la Commission a travaillé et proposé ce qui peut constituer si les chefs d'État et de gouvernement le veulent bien le corps de cette initiative de croissance les project bonds dont Olli Rehn a parlé, la taxe sur les transactions financières, et, s'agissant du marché unique, avec votre soutien, dans la suite du rapport Monti et du rapport de Louis Grech que vous avez adopté, 40 propositions qui sont sur la table du Parlement et du Conseil des ministres, et qui ont toutes un impact positif sur la croissance des petites et moyennes entreprises ou sur les consommateurs, le brevet européen, que soutient activement la présidence danoise, le commerce électronique, la simplification des marchés publics, le capital risque, la mobilité, l'entrepreneuriat social, les qualifications professionnelles. La semaine prochaine, nous présenterons une proposition sur la signature électronique, qui devrait être une des clés pour un enjeu très concret et qui va nous permettre, peut être, de faire 100 milliards d'économies par an.

Dans quelques semaines, nous présenterons ensuite la deuxième étape du single market act 2013 avec douze nouvelles propositions. Mesdames et Messieurs les députés, il faut maintenant agir, voter ces textes avec le Conseil et créer les conditions, l'écosystème dont les entreprises notamment les plus petites et les moyennes et les consommateurs ont besoin pour leur action et pour les investissements dont parlait M.

Je pense, personnellement, Mesdames et Messieurs, qu'il faudrait aller plus loin, retrouver l'audace qu'ont eue, au tout début du projet européen, les fondateurs de la Communauté économique du charbon et de l'acier.

Ou jeter les bases d'une politique industrielle pour sauvegarder les technologies stratégiques, sur lesquelles nous avons besoin de préserver notre indépendance.

Nous allons proposer de réformer en profondeur la gouvernance du marché unique, vérifier sans complaisance la mise en œuvre de nos textes par les États européens, dans le partenariat. Mais, au bout du partenariat, il y aura une tolérance zéro, et nous allons proposer d'intégrer cette gouvernance du marché unique au semestre européen. La priorité sera donnée à la bonne mise en œuvre de la directive sur les services, pour lui donner tout son potentiel, et au marché unique numérique. Un dernier mot, Mesdames et Messieurs les députés qu'est ce qui a cassé la croissance, il y a quatre ans, en Europe et dans le monde occidental et américain? C'est la crise financière je recommande qu'on n'ait pas la mémoire courte et nous ne l'aurons pas, ni du côté de la Commission, ni du côté du Parlement ce sont des banques certaines irresponsables, et on voit bien que certains banquiers n'ont toujours rien compris et ont, eux, la mémoire courte une absence de supervision, une absence de régulation et une caricature du libéralisme. Mesdames et messieurs, je recommande pour réussir la gouvernance, pour réussir la croissance, pour réussir l'économie sociale de marché que nous ayons des bases solides et saines pour les marchés financiers qui doivent travailler pour l'économie réelle et non pas à leur propre service. Là aussi, la Commission met en œuvre son agenda, avec vous, avec la plus totale détermination.